Monsieur le Président, je ne voulais pas tellement revenir sur le passé, mais j'entends des interventions surprenantes.

Nous aurions beaucoup de choses à dire sur le passé, mais nous l'avons dit dans notre propre résolution et nous pensons qu'il faut nous intéresser d'abord à l'avenir. Il faut éviter d'abord toute ingérence dans les affaires intérieures de ces pays. Ce n'est pas à nous, Européens, de dire comment les gouvernements de ces pays doivent être composés.

Tous ceux qui suivent la situation en Tunisie savent que le passé n'est pas encore mort et que certains manipulent et manigancent dans l'ombre.

Les violences policières sont toujours inadmissibles, aujourd'hui comme hier, en Tunisie et en Égypte, comme ailleurs. Demandons aux autorités tunisiennes, au peuple tunisien, ce qu'ils attendent sans rien leur imposer. Vous avez fait le point de vos discussions avec le ministre des affaires étrangères, mais vous avez ajouté sans que cela ne vous ait, semble t il, été demandé, que vous vouliez y accroître l'accès au marché. Je trouve cela assez malvenu car l'aide de l'Union européenne en ce domaine n'a pas manqué. Tout le monde semble découvrir aujourd'hui la corruption du régime de M.

Oui, l'Union européenne doit être ferme sur toutes les violations des droits de l'homme. L'Union européenne a perdu beaucoup de crédibilité dans ces pays. Oui, nous devons enfin soutenir les démocrates et condamner toutes les dictatures.